În ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor europene, demonstrațiile și grevele din ultima vreme arată că situația este încă departe de a se îmbunătăți. Din păcate, tocmai aceste măsuri anticriză, prin care guvernele țintesc să umple golurile bugetare și să plătească împrumuturile scumpe luate de la bănci, sunt cele care generează o nouă criză, tradusă prin reducerea directă a veniturilor și scăderea calității vieții cetățenilor țărilor europene. Poate că a venit timpul ca guvernele statelor membre ale Uniunii Europene să își schimbe atitudinea, punând interesele cetățenilor cu buzunarele din ce în ce mai goale mai presus decât pe cele ale băncilor care, în continuare, reușesc ca prin minune să obțină profituri substanțiale. În fond, dacă în acest joc cineva trebuie să mai și piardă, acesta nu trebuie să fie întotdeauna omul de rând.